Europaweit gibt es weitestgehend Übereinstimmung über die Vorgehensweisen Förderung der KMU, Flexicurity, green jobs Anerkennung von Berufsabschlüssen, effektive Nutzung von Regionalfonds, Kohäsionsfonds und ESF.

Prekäre Arbeitsplätze und Dumpinglöhne müssen verhindert werden zugunsten von gerechter Bezahlung. Die Vereinbarungen zum Thema Mindestlohn gehören in die Hände der Tarifpartner. Lassen wir die Jugend nicht im Stich! Im Bericht Generationengerechtigkeit habe ich eine europäische Jugendgarantie gefordert. Nach einer Arbeitslosigkeit von vier Monaten brauchen wir Lehrstellen, zusätzliche Ausbildung und Arbeitsplätze. Und für alle Generationen ist der europäische Investitionspakt gedacht, der allerdings nicht durch neue Schulden finanziert werden darf, um etwa den Fiskalpakt zu unterlaufen. Erst auf der Basis von umgesetzten Reformen in den Mitgliedstaaten und ausgeglichenen Haushalten kann nachhaltiges Wachstum entstehen.